og hefst umræðan klukkan sjö fimmtíu síðdegis til tíu mín fyrir átta samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar umferðir verði þrjár tólf mín sex mín og fimm mín en forsætisráðherra hefur tuttugu mín til framsögu umræðunni lýkur rétt fyrir klukkan tíu